Pani Przewodnicząca! To jest poniekąd fascynujące widzieć to zjawisko, jak państwo europosłowie, komisarze, biurokraci nie mogą spać spokojnie, kiedy coś powstaje bez ich nadzoru, jak ich świerzbią ręce, żeby wsadzić je w kolejną dziedzinę życia, która nie jest przez nich uregulowana. Ale nie i jeszcze raz nie nie ma takiej potrzeby! Ta technologia rozwija się bardzo dobrze bez Was. Ja mam wrażenie, że niektórzy z Państwa jak rano wstają, to się zastanawiają, co by tu dzisiaj zepsuć. nie ma takiej potrzeby!

Ta technologia powstała poniekąd właśnie po to, żeby nikt nie mógł w niej grzebać, żeby była niezależna od rządów, żeby była odporna na inwigilację, zapewniała anonimowość itd. Więc zajmijcie się Państwo swoimi sprawami, nie grzebcie w rzeczach, w których nikt Was nie prosi, żebyście grzebali.